er það hvað stjórnarandstaðan hér á þingi hefur verið grútmáttlaus í umræðu um efnahagsmál enda er það svo að núverandi ríkisstjórn hefur náð einstökum árangri á undanförnum tólf árum í efnahagsstjórninni hagur almennings og fyrirtækja hefur stórbatnað á umræddu tímabili kaupmáttur íslensks almennings hefur aukist um sextíu prósent á tímabili og fyrirtækin skila methagnaði því er erfitt að hlusta á háttvirtan þingmann ögmund jónasson sem telur þetta vera varhugaverða þróun verðbólga fer nú minnkandi viðskiptahallinn hefur snarminnkað og atvinnuleysið er í sögulegu lágmarki jafnframt þessum árangri höfum við náð því að ríkissjóður er í dag nánast skuldlaus til samanburðar var það þannig árið nítján hundruð níutíu og átta að þá greiddi ríkissjóður sem samsvaraði öllum framlögum til menntamála í vaxtagjöld hér er um gríðarlegan viðsnúning að ræða á stuttum tíma á nýafstöðnu flokksþingi okkar framsóknarmanna sem var glæsilegt lögðum við fram áherslumál okkar við ályktuðum um fjöldann allan af málum og mikið í velferðarmálum það var samþykkt á flokksþinginu að frá og með fyrsta janúar árið tvö þúsund og átta yrðu skattleysismörk hækkuð í hundrað þúsund krónur sem mun koma sér sérstaklega vel fyrir hina tekjulægstu í samfélaginu málefni aldraðra og öryrkja voru mikið til umræðu á flokksþinginu enda hefur það verið mikið í umræðunni í þjóðfélaginu að undanförnu nú er það svo að lífeyrisþegar eru svo sannarlega ekki einsleitur hópur margir í þeim hópum hafa það mjög gott hins vegar getum við ekki litið fram hjá því að ákveðnir hópar meðal lífeyrisþegar eiga mjög erfitt með að ná endum saman í dag ég vil að við horfum til þessara hópa skilgreinum þá og það verði viðfangsefni okkar í framtíðinni að bæta kjör þeirra sem verst hafa það í okkar samfélagi nú er lag ríkissjóður er skuldlaus og við getum gert svo margt margt meira en við gátum áður fyrr til þess að reka öflugt velferðarkerfi þurfum við þó að reka öfluga atvinnustefnu og þar er kannski sérstaklega mikill munur á okkur framsóknarmönnum og mörgum í stjórnarandstöðunni hér á þingi við þurfum að reka öfluga atvinnustefnu en ekki einhverja stopp stopp stefnu

sumir að eftir tólfta maí ef vinstri grænir verða í forustu í ríkisstjórn verði breyting á atvinnustefnunni enda hafa fulltrúar þeirra í þessari umræðu boðað það það verður stopp stopp stefna í atvinnumálunum menn munu sækja sér kenningar til sósíalismans og handstýra íslensku atvinnulífi ef vinstri grænir komast að völdum fyrst og fremst á að kæla hagkerfið

það mun þýða minni tekjur fyrir ríkissjóð minni tekjur fyrir sveitarfélögin í landinu leiða til þess að íslenskum ríkissjóði verður aftur steypt í botnskuldir og það mun á endanum leiða til þess að skattar munu hækka á aldraða og öryrkja og alla aðra þjóðfélagshópa það munu allir tapa á þessari stefnu vinstri grænna er það svo að á kjördegi að sé það víst að þjóðin vilji hverfa af braut uppgangs í efnahags og atvinnumálum þjóðarinnar og fallast á þessa öfgastefnu sem er afturhvarf til fortíðar hæstvirtur forseti það er mikill uppgangur á austurlandi í dag austurland er land tækifæranna í dag og ég fullyrði hér og austfirðingar vita það að ef núverandi stjórnarandstaða hefði verið við völd síðustu fjögur ár væri engin uppbygging á stóriðju á austurlandi það er á hreinu um leið og ég óska vestfirðingum alls góðs í þeirri miklu varnarbaráttu sem þeir heyja nú í byggðamálum vil ég benda á að fleiri landsvæði heyja varnarbaráttu en vestfirðir norðausturhorn landsins er mjög veik byggð fólk heyr þar líka sína varnarbaráttu það óskar eftir því að fá að nýta náttúruauðlindir sínar til að styrkja og efla atvinnulíf sitt með vaðlaheiðargöngum og álveri á bakka við húsavík verður gjörbylting í atvinnumálum á norðurlandi eystra miklu meiri bylting en fólk grunar álverið verður þjónustað frá akureyri og mörg hundruð ný störf verða til á svæðinu þetta kalla ég byggðastefnu hæstvirtur forseti en ekki eitthvað annað eins og allir tala um ég vil standa með þingeyingum eyfirðingum og akureyringum í þessari uppbyggingu en hvað segja samfylkingarmenn og vinstri grænir hér á þingi það er stopp það er stopp þetta eru skilaboðin til hinnar dreifðu byggða

valkostur í litrófi stjórnmálanna við leggjum áherslu á öfluga atvinnustefnu sem stendur undir öflugu velferðarkerfi besta velferðarkerfi í heimi íslenskri þjóð hefur aldrei vegnað eins vel og þar hefur framsóknarflokkurinn komið að máli við höfum áfram verk að vinna til að gera enn betur